Ich habe eine Sorge, dass wir von einem Extrem in das andere verfallen. Vor Kopenhagen hatten wir vielleicht zu viel Ehrgeiz, und jetzt treibt mich die Sorge um, dass wir vor Cancún zu wenig Ehrgeiz haben. Deshalb finde ich es gut, dass das Parlament mit seiner Resolution all die Themen anspricht, die wir glauben, die notwendig sind, dass es Fortschritte gibt, und dass wir schon in Cancún Ergebnisse erzielen. Es gibt einen großen Punkt, den wir einfordern dass die EU einen Strategiewechsel vornimmt. Vor Kopenhagen haben wir uns abhängig gemacht von dem, was in den USA gemacht wird, vielleicht von dem, was in China gemacht wird. Das hat dort nicht funktioniert, das wird auch in Cancún nicht funktionieren. Deshalb sollten wir aus eigenem Interesse Klimaschutz machen.

Ich meine auch, dass wir bei Kyoto noch auf dem Holzweg sind. Wir machen das auch abhängig von all den anderen. Ich glaube, dass unser Angebot so sein sollte, dass wir Kyoto II machen. Wir haben doch kein Problem damit, wir erfüllen das. Zu guter letzt EU mit einer Stimme Ich habe in Nagoya gesehen, wie das funktioniert. Wir hatten ein Mikrofon für die EU, da können unterschiedliche Personen hineinreden, aber sie müssen dieselbe Botschaft überbringen.